Madame la Présidente, Monsieur le Vice président, aujourd'hui je suis fier d'être européen, et c'est grâce à vous parce que vous avez présenté, en dix jours, le plus grand plan de transition écologique pour tout un continent. Et alors que les États Unis se retirent de l'accord de Paris, nous, nous accélérons, et le groupe Renew sera à vos côtés contre tous ceux qui veulent que rien ne change et ceux qui voudraient que tout change demain matin, alors que l'on sait que ce n'est pas possible. Et on veut tenir ce cap parce que c'est le seul qui permette d'emmener la société, d'emmener l'industrie, d'emmener nos territoires pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé la neutralité carbone en 2050. J'insiste sur le fait que nous sommes particulièrement satisfaits de voir une loi climat en 2050, mais aussi une exigence chiffrée pour 2030, comme cela vient d'être rappelé.

Le deuxième élément de satisfaction est que vous changez les règles des accords commerciaux. Dorénavant, l'Union européenne ne signera plus d'accords commerciaux sans intégrer, comme une clause essentielle, le respect de l'accord de Paris. C'est une nouvelle façon de voir la mondialisation, un autre élément de fierté, et le groupe Renew sera à vos côtés, Madame la Présidente, Monsieur le Vice président.